ónýta tillögu að gerð yrðu jarðgöng um hluta leiðarinnar sem nægir auðvitað alls ekki til að koma þessum samgöngum á milli ísafjarðar og bolungarvíkur í viðunandi horf kröftuglega sem varð til þess að samgönguráðherra hopaði með þessa ónýtu fyrirætlan sína og setti í gang athugun á öðrum kostum en það hefur staðið hins vegar á því eins og reyndar öðrum fyrirætlunum í samgöngumálum á næstu árum að við fengjum upplýsingar fengjum upplýsingar um hvað fyrirhugað er að gera það má líka segja þó að minna hafi farið fyrir því að á veginum á milli ísafjarðar og súðavíkur er mjög oft hættuástand núna fyrir nokkrum dögum þegar ég var fyrir vestan á ísafirði þá hitti ég konu sem að vinnur inni á ísafirði en býr á súðavík og þegar hún átti leið hjá þar nýlega þá rétt slapp hún við sjö flóð á veginum og eitt á

fólk á vestfjörðum er hugsanlega orðið vant þessu ástandi þannig að þetta kemur ekki einu sinni í fréttunum þó að sé að falla snjóflóð á veginn ekki alltaf hvað minnsta en mér þykir full ástæða til að vekja athygli á þessu ástandi og hvetja til þess að það verði gerð metnaðarfull áætlun um það hvernig á að koma samgöngumálum bolvíkinga ísfirðinga og súðvíkinga og samskiptamöguleikum þessara þriggja bæjarfélaga hvert við annað í viðunandi horf og það er mjög nauðsynlegt af því að líf og heill þessara íbúa er í veði ég spyr því hæstvirtan ráðherra hvað hefur oft þurft að loka veginum á milli bolungarvíkur og ísafjarðar vegna grjóthruns og snjóflóða síðastliðin fimm ár hvað hafa á sama tímabili oft verið gefnar úr viðvaranir til vegfarenda um hættu á hruni eða snjóflóðum hvað hafa oft fallið snjóflóð á veginn milli ísafjarðar og súðavíkur á sama tímabili